Nie wystarczy powiedzieć chcemy, obiecujemy.

r. na dążenie do obniżenia emisji o 40, a te wszystkie cele, które zostały Komisji przedstawione, za moment wyrzucimy do kosza. Ale mam oczywiście bardzo konkretne pytania do tych powierzchownych liczb, bo niektóre wymykają się logice, matematyce, a już na pewno ekonomii.

Jeżeli nowe inwestycje, to jakie?

I wreszcie na koniec pytanie kiedy będziemy mieć nową ustawę klimatyczną? Zostało niecałe sześćdziesiąt dni.